Es ist zwar seit einiger Zeit leider üblich, wenn es gemeinsame Entschließungsanträge gibt, die alle unterschreiben, dass die Ursprungstexte nicht mehr da sind.

Deshalb bitte ich, dass in Zukunft, wenn eine Fraktion nicht am gemeinsamen Text beteiligt ist, der Ursprungstext der anderen Fraktion, die ihren eigenen Text für besser hält, auch voll übersetzt in den Unterlagen vorhanden ist.